Hvala lepa za besedo. Spoštovani prisotni, spoštovani minister za finance. Moje vprašanje bo vezano na upravljanje državnega premoženja. Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države je ta državni zbor sprejel julija dva tisoč petnajst in predstavlja prvi temeljni akt, ki daje vladi oziroma Ministrstvu za finance natančne usmeritve, kako naj upravlja državno premoženje, to je skupno premoženje vseh državljanov Republike Slovenije, ki je skupno vredno okrog enajst milijard evrov. Zaključna določba veljavne strategije navaja, da bo vlada v roku enega leta po njeni uveljavitvi opravila revizijo akta in v primeru spremenjenih okoliščin, predlagala ustrezne spremembe. Kot vemo, se to v preteklem mandatu ni zgodilo. Očitno je prevladala ocena, da so gospodarske okoliščine bile dovolj stabilne oziroma pozitivne, obenem pa tudi političnega konsenza v tedanji koaliciji najverjetneje ne bi bilo lahko doseči. Pa vendar so danes, po skoraj štirih letih, ekonomske razmere bistveno drugačne in najverjetneje terjajo spremembo strategije. Ena od ekonomsko najbolj logičnih in strokovno utemeljenih sprememb bi bila gotovo tudi odprava omejitev koncentracije lastništva za pomembne naložbe. Že v praksi se je pokazalo, da ravno zahteva po razpršenosti lastništva lahko onemogoči zasledovanje strateških in ekonomskih ciljev, kar se nam je zgodilo na primer pri prodaji NLB. Naj spomnim, zaradi te izrecne določbe, smo morali prodati banko po tako imenovani metodi IPEO, metodi prve javne ponudbe delnic. Banka zato ni dobila strateškega lastnika, ki bi, plačal dodatno prevzemno premijo in, iztržili smo zato tudi sorazmerno nižjo kupnino. Po drugi strani smo v medijih že lahko zasledili, tudi objave o možni krepitvi tako imenovane politike nacionalnega interesa, torej ohranjanja družb oziroma njihovih lastniških deležev v domači lasti, ne glede na ekonomska merila. Spoštovani minister, zanima me, ali namerava vaše ministrstvo v tem mandatu pristopiti k pripravi sprememb strategije upravljanja kapitalskih naložb države? V kolikor da, kakšna bo predvidena časovnica in v katero smer naj bi šle načrtovane spremembe? Hvala lepa.